Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Mehrheit dieses Hauses will dem internationalen Kernfusionsprojekt ITER eine Chance geben ein internationales Projekt unter Führerschaft der Europäischen Union, nach Beschlusslage des Rates mit 6,5 Milliarden EUR bis 2020 als EU Anteil ausgestattet, was 45

Ich stelle fest, dass ITER hoffentlich jetzt auf der Basis eines verbesserten Projektmanagements stattfinden wird. Aber gleichzeitig besteht dieses Haus auch darauf, dass andere Prioritäten von Forschung und Innovation durch die Nachfinanzierung von ITER finanziell nicht unter die Räder kommen. Wir haben es im letzten Jahr nicht geschafft, eine Lösung, einen Kompromiss zur Nachfinanzierung zu finden. Wir haben richtigerweise das Haushaltsverfahren 2012 von der Lösung der ITER Frage abgekoppelt. Im zweiten Anlauf hat es ein Trilogergebnis gegeben, nämlich einmal 100 Millionen EUR aus den Haushaltslinien für ITER aus dem Haushaltsjahr 2012, zweitens eine Revision durch Anhebung der Obergrenze der Rubrik 1a um insgesamt 840 Millionen in den Jahren 2012 und 2013 und im Gegenzug eine Absenkung der Rubriken 2 und 5 um den entsprechenden Betrag.

ohne eine Revision in Anspruch zu nehmen.

Der Haushaltausschuss hat mit großer Mehrheit dem Trilogergebnis zugestimmt. Ich muss leider zur Kenntnis nehmen, dass in der Beschlussfassung des AStV gestern sechs Mitgliedstaaten, nämlich Österreich, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Schweden und das Vereinigte Königreich, ergänzt haben, dass sie bedauern, dass nicht präzisiert ist, wo die Mittel 2013 herkommen sollen.

Dieser Text ist eine Provokation! Dieser Text ist nicht intelligent, er ist politisch dumm und dreist. Es ist de facto nichts anderes als eine vorauswirkende blockierende Minderheit im Rat, die Geist und Inhalt des getroffenen Kompromisses bereits in der ersten Sekunde bricht und zerstört. So haben wir nicht gewettet!

Ich werde den Fraktionen dieses Hauses empfehlen, dass wir dem Bericht zur Revision zustimmen, dass wir zu dem Abkommen stehen. Aber ich werde gleichzeitig sagen, dass wir nur in der Lage sind, die 360 Millionen für 2013 zu garantieren, sofern die Kommission sich beim Haushaltsentwurf 2013 strikt auf der Grundlage des Trilogergebnisses verhält

Hier muss das Parlament deutlich Flagge zeigen. Die Art und Weise, wie Teile des Rates mit dem Parlament umgehen und nicht bereit sind, inhaltliche und haushalterische Diskussionen zu führen, muss definitiv ein Ende haben.